Wir reden heute über eine ziemlich unglaubliche Geschichte. Es sind Fälle bekannt geworden, in den Entwicklungshelfer Flüchtlinge sexuell ausgebeutet haben es geht also um das Personal der NGOs. Es geht um Gutmenschen, die sich als das Gegenteil dessen herausgestellt haben. Betroffen sind in allererster Linie die Schutzbefohlenen, an denen sich die Entwicklungshelfer vergangen haben. Wir bedauern zutiefst, was den Opfern widerfahren ist. Ich habe Vertrauen in die Justiz, dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden und den Opfern Gerechtigkeit widerfährt. Wir müssen aber auch politische Konsequenzen ziehen auch für die grundsätzliche Zusammenarbeit mit den NGOs. Denn die NGOs müssen sich das missbräuchliche Verhalten ihrer Mitarbeiter zurechnen lassen. Oxfam muss für seine Versäumnisse bei Auswahl und Überwachung der Mitarbeiter Konsequenzen spüren. Die Zusammenarbeit mit Osfam darf also nicht auf die gleiche Weise fortgesetzt werden hier ist auch die Kommission gefordert. Außerdem braucht die Entwicklungshilfepolitik eine Richtungsänderung. Wir wissen, dass von jedem Spenden und Entwicklungshilfe Euro nur ein Bruchteil bei den wirklich Bedürftigen ankommt. Zwischen die Geldquelle und die Empfänger hat sich eine Vielzahl von Akteuren gedrängelt Bürokraten, NGOs und Entwicklungshelfer und auch eine in vielen afrikanischen Ländern anzutreffende kleptokratische politische Klasse. Die falschen Leute machen sich mit Entwicklungshilfe leider die Taschen voll. Die Lösung liegt nicht in mehr Geld und auch nicht in der staatlichen Finanzierung von NGOs. Der richtige Weg ist eine neue und bessere Handelspolitik. Wir müssen aufhören, unseren Agrarsektor zu subventionieren, und ihn stattdessen für Produkte aus den Entwicklungsländern stärker öffnen. Viel zu wenige in diesem Haus wollen sich darauf einlassen es ist der einzige Weg. Es ist auch der einzige Weg, um Fluchtursachen, über die hier so gerne geredet wird, zu beseitigen.